Hvala, gospođo predsjednice. Ovim zemljama treba odati priznanje na hrabrim koracima. Možda su ti koraci bili poduzeti pod određenim pritiskom, ali tome Unija i služi, da napravi pritisak kad treba. Pomoć će i dalje biti potrebna da se ne ponovi postdejtonski sindrom mira u zamrznutom stanju. Zato Srbija treba jamčiti da neće doći do koraka unatrag i oslanjanja na slavnu prošlost kao politički argument. To se događalo ponekad i bilo je svaki put katastrofalno. S prošlošću treba raščistiti, treba otvoriti arhive tajnih službi, ali ne samo Srbija nego i druge zemlje bivše Jugoslavije, srediti odnose sa susjedima, posebice oko teritorija, nestalih osoba i imovine. Naravno, problemi pred ovim zemljama su ogromni. To se prvenstveno tiče borbe protiv korupcije i kriminala, ultranacionalizma koji nije umro, samo je zamro, borbe za nezavisno pravosuđe i tome slično. Ali sve se to može s vremenom napraviti uz pomoć Europske unije i u procesu pristupa Europskoj uniji. Naravno, prvi korak pomoći trebalo bi biti priznavanje Kosova od strane svih europskih zemalja.